Een tragische situatie die de mening onderstreept van een ervaren Libië reiziger het enige effectieve middel is waarschijnlijk gewapend ingrijpen.

Inactiviteit in dezen heeft immers een hoge prijs verlenging van het grote lijden van de Libische burgerbevolking. Voor een Libië na Khadafi, voor een beter toekomstperspectief van deze stammenstaat kan en moet de Europese Unie mede de grondslag leggen.